Señor presidente, se han dicho aquí los nombres de muchas de las víctimas de estos envenenamientos

Rusia entra en una situación económica muy, muy difícil Putin ha tenido veinte años y Putin ha hecho muy pocas cosas aparte de reforzarse en el poder. Ahora entra en una situación mucho más inestable para él y está claro que lo que quiere es sembrar terror y crear miedo con este caso.